frú forseti ég er ein þeirra þingmanna sem tóku til máls í umræðu um hæstaréttardóm um skipulag í flóahreppi mér er ljúft og skylt að gera grein fyrir því að ég hef opinberlega beðist velvirðingar á þeim mistökum sem mér urðu á þar þegar ég nefndi flóamenn en átti í reynd við skeiða og

krónur fyrir setu á óskráðum fundum það er rangt það voru sveitarstjórnarmenn í skeiða og gnúpverjahreppi sem einnig höfðu gert samning við landsvirkjun sem fengu þær greiðslur eins og upplýst var af fyrrverandi sveitarstjóra skeiða og gnúpverjahrepps sigurði jónssyni og staðfest af þáverandi oddvita og sveitarstjóra sama hrepps gunnar erni marinóssyni ég hef beðist velvirðingar